herra forseti menntamálanefnd fjallaði um þetta frumvarp á milli annars og þriðju umræðu fyrst og fremst vegna þess að borist höfðu ýmsar athugasemdir varðandi frumvarpið þannig að það var ástæða til þess að taka það á dagskrá aftur og fara yfir ég vil nota þetta tækifæri til þess að fara örlítið yfir þann misskilning í raun og veru sem fram hafði komið vegna þess að hér er eingöngu verið að gera breytingar á leik og grunnskólalögum til þess að tryggja að foreldrar sem ekki fara með forsjá barna hafi aðgang að upplýsingum í leik og grunnskólum eins og barnalög gera ráð fyrir það er verið að tryggja samræmi á milli þessara laga það hafa hins vegar komið fram óskir um það að gengið yrði lengra í þessum breytingum það er að forsjárlausir foreldrar hefðu aðgang að upplýsingum á skriflegan hátt en ekki munnlegum eins og gert er ráð fyrir eða túlkað er í barnalögum það er hins vegar eðlilegt og mat menntamálanefndar og fleiri að slíkar breytingar eigi að eiga sér stað í barnalögum þannig a það sé fullt samræmi þar á milli hér er eingöngu verið að taka af réttaróvissu sem hugsanlega hefði getað komið upp vegna þess að það var hægt að skilja leik og grunnskólalög á annan hátt en barnalög og þess vegna er verið að taka af allan vafa um það að forsjárlausir foreldrar hafa sama aðgang að upplýsingum í leik og grunnskólum eins og barnalög tryggja þeim gagnvart öðrum stofnunum

að það frumvarp sem nefndin lagði fram vegna þessara nauðsynlegu breytinga komi hér til þriðju umræðu óbreytt